Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Als Parlament und Vertretung der Bürgerinnen und Bürger Europas müssen wir Stellung beziehen.

Doch neue Ausgaben müssen nicht gleichzeitig ja dürfen keinesfalls zu einer Budgeterhöhung führen.

in der Personal und Gebäudepolitik oder aber in der Verwaltung.